Niski poziom inwestycji w konsekwencji powołania EFSI spowodował zmniejszenie środków na programy Horyzont 2020 i Łącząc Europę łącznie o kwotę 5 miliardów euro a Parlament zobowiązał się do wyrównania tych cięć. Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia wśród ludzi młodych do 25. roku życia powoduje, że środki w programie Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych po dwóch latach jego funkcjonowania w zasadzie się skończyły. Długoterminowe negatywne skutki strat rolników wynikające z rosyjskiego embarga, skrajnie trudna sytuacja na rynku mleczarskim i trudna sytuacja na wielu innych rynkach rolnych wskazują na uporczywy kryzys w całym sektorze rolnym, co wymaga i będzie wymagało dodatkowych wydatków z budżetu Unii. Wszystkie te wyzwania wymagają nie tylko niezmniejszania wydatków z budżetu Unii, w tym przestrzegania artykułu 2 rozporządzenia w sprawie ram finansowych, przesądzającego, że środki przydzielone poszczególnym państwom członkowskim nie zostaną w drodze rewizji zmniejszone, ale wręcz przeciwnie podniesienia pułapu wydatków, w szczególności w dziale 1B oraz działach 3 i